Señora Presidenta, quiero felicitar al señor Wałęsa por su iniciativa para que no caigan en el olvido nuestros derechos de pesca en Svalbard —asunto que se arrastra ya desde hace demasiado tiempo y sigue sin estar nada claro, como hemos visto esta noche—. Me gustaría preguntar a la Comisión si en las recientes negociaciones para la revisión del acuerdo pesquero con Noruega, el negociador comunitario ha entablado algún tipo de conversación o negociación para mejorar las condiciones de pesca del by catch de eglefino en Svalbard y para librarnos de las interferencias de Noruega en la pesca de nuestras cuotas de bacalao a cambio —y subrayo— de que la Unión Europea renuncie a su reclamación sobre otros derechos de pesca. Es una cuestión mayor, ya que, por bien recibidas que pudieran ser estas mejoras, quedarían pendientes otros derechos muy importantes para otras flotas. Dado que hasta ahora tanto los Estados miembros afectados como la propia Comisión compartían la opinión de que la interpretación de Noruega del Tratado de París y las consecuencias de la creación de la Zona de Protección Pesquera eran contrarias al Derecho internacional y al Derecho del mar, me gustaría saber de dónde parte esta iniciativa de negociar el futuro de nuestras cuotas en Svalbard, hasta dónde llegan los términos de este ofrecimiento, si la Comisión lo ha discutido con los Estados miembros previamente y si tiene un mandato para llevar a cabo este tipo de negociaciones. Quiero recordar que la intransigente postura de Noruega se ha basado en que la Comisión no es firmante del Tratado de París, por lo que solo negociaría con los Estados miembros, a los que, a su vez, la Comisión impide negociar cuotas bilateralmente al considerar que es una competencia exclusiva suya. Por tanto, querría que la Comisión me respondiera a todas estas preguntas que han surgido recientemente